Spoštovani predsednik, hvala za besedo. Morda prej ob mojem izvajanju nisem bil zaradi obilice podatkov in želje, da povem vse, nisem bil dovolj eksplicitno jasen, da bi pojasnil eno stvar, in kasneje sem opazil v iz, razpravah kolegov, da so govorili o stvareh, o katerih sem jaz govoril, ampak me niso verjetno razumeli, za kaj gre. Iz v ven. Govorili ste o tem, da je potrebno samo izvajati zakone, da imamo to napisano in da se, zakoni ne sprovajajo. Zakoni se sprovajajo. Mi imamo eno posebnost, na katero sem želel opozoriti pa morda nisem bil dovolj jasen, za kaj gre. Tisti, ki izvajajo kazniva dejanja, bodisi Romi, ali kdorkoli že, so nekako tu, zadeve gladko potekajo. Torej, delajo po Zakonu o kazenskem postopku, policija svoje naredi, poda ovadbo, pridržanje, če je potrebno, predlaga pripor in tako naprej. Ko gre za prekrške, kjer se izrekajo globe, tam imamo pa težavo. Zakaj? Ker ni izterljiva od ljudi, ki so na socialnih transferjih in nimajo nobenega, premičnega ali nepremičnega premoženja. In od tukaj dolgovi, o katerih sem govoril. In ker potem pa se vprašamo, policija ne hodi v romska naselja. Hodi. Odlično dela. Vendar ukrepi njihovi niso učinkoviti. Zakaj ne? Ker ko izdajo globo, ni izterljiva. In ta globa se nalaga, vsakodnevno, tedensko, kakor je pač nekdo prekrškovno aktiven. Pa ne govorim samo o Romih, govorim o vseh, ki so na socialnih transferjih in nimajo, nimajo nobenega premoženja pa izvršujejo prekrške. Ni več uklonilnega zapora, da bi to odsedeli, tako kot je bilo včasih in ne morejo izterjati te kazni. Moje osebno mnenje je, pa verjamem, da še koga drugega, da prejemniki iz socialnih pomoči, ni potrebno in tudi ni prav, da bi bili hvaležni državi, ker jim daje to pravno, to to pomoč. Bi bilo pa zelo prav, da državi ne delajo škodo. Če pa že, potem pa naj za to prevzamejo popolno odgovornost in seveda tudi za ceno, da se jim te kazni, ki so jih naklepno storili, potem trgajo tudi od socialnih transferjev. In ko smo govorili o tem, da otroci ne hodijo v šolo. Zakaj ne hodijo otroci v šolo? Kateri pač, so taki razlogi, o katerih smo slišali. Vam povem, da so v naših šolah ravnatelji in ostali, ki so zadolženi za to, podajali prijave na šolsko inšpekcije. Šolski inšpektor je izrekel kazen, ampak ni bila izterljiva, zopet ne. In tukaj imamo problem in tukaj bomo morali nekaj spremeniti. Da se bojo na eni strani zavedali svoje odgovornosti tudi Romi in seveda vsi ostali, ki izvajajo nezakonita ravnanja in so pod socialnimi transferji. Upam, da sem bil zdaj dovolj jasen, brez populizma, vendar želim povedati to, da sem danes prvič, odkar sem v državnem zboru, pa začutil neko sinergijo tako desnih kot levih, da smo opredelili probleme, da se nekako strinjamo, in zelo pozdravljam tudi predlog kolegice Anje Bah Žibert o tem, da se poslanci, ki imamo, romsko skupnost, nekako združimo v neko formalno ali pa neformalno obliko in poskušamo zadeve urediti na tak in drugačen način v korist vseh, tako Romov kot večinskega prebivalstva. Hvala lepa.